virðulegur forseti við þessi þáttaskil sem skýrslan gefur tilefni til stöndum við hér þingheimur á tímamótum og við eigum að nýta þessi tímamót það hefur orðið óvenjulega mikil endurnýjun hér í þingsölum og það hefur held ég valdið okkur öllum ákveðnum vonbrigðum ef við horfum í eigin barm hvað umræðan hefur verið hefðbundin átakamiðuð og verið í raun og veru í skotgröfum ég held því að við eigum öll að nýta nákvæmlega þetta tækifæri núna til þess að slá striki yfir þá umræðuhefð sem á sér rætur í valdapólitík þar sem meiri hlutinn drottnar yfir minni hlutanum og þar sem þeir sem tilheyra minni hlutanum eiga nánast ekki málfrelsi og tillögurétt og nota þetta tækifæri til þess að þingið spyrna frá botni liggur mér við að segja og haldi stolt á þessari flottu skýrslu í sókn til þess líka að endurmeta og endurmóta stöðu framkvæmdarvaldsins